Astăzi este un moment istoric pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru Parlamentul European. În foarte scurt timp, în circa 2 ore, vom vota pentru liberalizarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova pentru a călători liber în spațiul Uniunii Europene. Aceasta este o răsplată pentru eforturile atât ale cetățenilor din Republica Moldova, cât și ale guvernelor pro europene din 2009 încoace, care au făcut cu multă determinare, cu multă voință și cu multe eforturi reformele necesare ca să ajungă aici.

Liberalizarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova este un beneficiu reciproc atât pentru cetățenii Republicii Moldova, care vor lua contact direct cu valorile europene, cu regulile democrației, cu valorile democrației, cât și pentru noi, cei din Uniunea Europeană, care îi vom cunoaște în mod direct și vom lega legături de prietenie interumane, așa cum se întâmplă ori de câte ori călătorim liber în state membre. Sunt foarte fericită că cetățenii Republicii Moldova, foarte curând, vor călători liber în Uniunea Europeană, îi așteptăm cu drag și spun, în final sunteți bineveniți în Uniunea Europeană! Vă așteptăm cu inima deschisă!